Tento Parlament sa často snaží vyjadrovať k záležitostiam, ktoré nie sú v jeho kompetencii, mnohokrát spôsobom, ktorý považujem za škodlivý. Pri osobných údajoch je dobré, že Európsky parlament dôsledne stráži slobodu občanov Únie. Boj proti medzinárodnému terorizmu a organizovanému zločinu totiž nesmie viesť k tomu, aby sa z každého stal podozrivý.

Správu som podporila, lebo keď sú ohrozené životy miliónov ľudí, je prevencia dôležitejšia než represia. Nič už nevráti život obetiam teroristického útoku na newyorské dvojičky a mnohým ďalším. No môžeme zabrániť podobným aktom násilia tým, že budeme sledovať podozrivých a vymieňať si informácie o nich.

Aby využívanie bolo kontrolované a kontrolovateľné.